Si tratta sicuramente di una materia in cui è difficile riuscire a raggiungere l'accordo in Consiglio ma lo spero caldamente. Il fatto che ci troviamo a discuterne in quest'Aula è importante, oltre che essere un successo del Parlamento. È molto importante rafforzare la cooperazione per combattere l'evasione e le frodi fiscali. Ma è necessario raggiungere un'Unione fiscale proprio perché dobbiamo armonizzare le imposizioni sui redditi sia per quanto riguarda le persone fisiche che le persone giuridiche. Infatti, abbiamo ottenuto un'Unione economica ma non un'Unione fiscale e dobbiamo cercare di armonizzare il sistema per essere ancora più competitivi. Lo dico da italiana, dove la pressione fiscale è molto alta quindi cerchiamo di essere europei a 360 gradi. A questo proposito, vorrei rivolgermi ai colleghi e al Commissario, perché c'è un aspetto che vorrei sottoporvi brevemente vi sembra normale che un cittadino italiano che vive vicino al confine con la Francia debba pagare le imposte in Italia e, producendo reddito in Francia, sia tenuto anche a versare un acconto sulle imposte Oltralpe?

Lo stesso vale per tutti i lavoratori transfrontalieri in altre zone di tutta Italia. Mi appello a tutti i presenti per richiedere con forza ai rispettivi Stati di coordinare le proprie politiche fiscali nei confronti di questa specifica categoria di cittadini che sono costretti a trasferirsi in altri Stati membri perché forse nel loro non c'è lavoro.